Jómagam azon a véleményen vagyok, hogy bár igazak azok az érvek, amelyek itt kollégák által felsoroltattak, azonban azt is látni kell, hogy ez az iparág tulajdonképpen még azért borzasztó nagy csökkentési, szén dioxid csökkentési potenciállal rendelkezik. Ennek értelmében én igazából azokat a törekvéseket szeretném támogatni, és a jelentésnek ezeket a részeit tekintem nagy értéknek, amelyek elsősorban a technológiai fejlesztésre hívják fel a figyelmet. Meggyőződésem, hogy a versenyképességünk, az nem a technológiai bezárkózásban, a meglévő technológiák konzerválásában, hanem az újdonságokban vannak, így nem lesz kiszolgáltatva Európa sem a világ többi részének.